Señora Presidenta, da la impresión de que, efectivamente, todos estamos de acuerdo en que hay que restituir los activos congelados pero, desde luego, yo no me resisto a plantear que la Unión Europea jugó un papel negativo, es decir, los acuerdos de asociación no fueron congelados ni con Ben Ali ni con Mubarak.